lepa! No, ke se tiče tega zakona, moram reči, da imamo samo tudi znotraj poslanske skupine ker z nekaj različnimi pogledi pa vendarle mi zakonu ne bomo nasprotovali, to lahko povem v osnovi. Zdaj, ke se tiče pa ostalega, je pa tako reči, ne. Tu zdaj smo lahko v medijih slišali kar veliko na temo strašne policijske države, zaradi tega zakona, ne, tukaj pred hišo hodijo nekaj, kaj so že tisti, ki prinašajo peticije in tako dalje in tako dalje in tako dalje, ne. Sam sem se s to tematiko ukvarjal, prvi začel ukvarjati že leta tisoč devetsto osemindevetdeset, namreč, takrat smo pripravili prve prepise s tega področja in treba nekaj reči, ne, največje nasprotovanje je bilo znotraj uniformirane policije. Takrat je uniformirana policija seveda videla v tem konkurenco, videla je v tem ne vem kaj vse, ne, in nekako so prevladovala stališča, po katerih bi občinski redarji lahko kake nageljčke talali ali pa ali pa kaj ken turistom malo mahali ali pa kaj takega. To bi bilo vse, kar bi lahko delali, ne. Zdaj, svetovni trendi ali pa moderni trendi v Evropi so pa veliko veliko drugačni, kot so pa v Sloveniji, ne. Še vedno neke strahotne zadržke, ne, da policijska pooblastila lahko izvajajo samo in izključno policisti. To seveda je neki ostanek starega sistema in čisto nič drugega. Situacija v svetu gre drugače, kot pri nas, kot sem rekel. Policijska pooblastila lahko izvajajo tisti, ki imajo ustrezna znanja in zakonsko predpisane pogoje in to je to. In to je to. Pred dobrimi dvajsetimi leti je tovrstnih inštitucij bilo v Zruženih državah Amerike štiriinšestdeset, ki izvajajo policijska pooblastila. Če greste danes v Trst, ne, jaz sem tam bil že kot direktor Polcijske uprave v Kopru, ne vem, leta dvaindevetdeset in se samo takrat nisem znašel, ne, in so mi in sem vprašal te ljudi, čakajte, koga pa morem jaz poklicati, ko imam recimo tukaj pri vas v Trstu prometno nezgodo. So pa rekli, ah saj vseeno koga, lahko karabinjerje, lahko mestno, lahko, torej mestno policijo, lahko državno policijo, saj vseeno koga, ne. Vsi ti rešimo, vsi, pa še financerji, ja, vsi, ti rešijo karambol, ne. Glejte, moderni trendi torej grejo v smeri, da državne policije, kar naša slovenska policija je, opravljajo najzahtevnejše naloge, ki jih lokalne policije ne morejo opravljati. A se razumemo. Da bi ta država morala enkrat, tudi ministrstvo, ne, naredi še kak korak naprej, pa streti tiste odpore v uniformirani policiji, ki jih imate, in zelo jasno reči, da imamo v Sloveniji mestne policije. Ja zkaj pa ne. Res je, da bo to težko pri meni v Šmarju ali pa v Šentjurju, ne, teh manjših krajih, ne, kjer pač so predpisane te povezave, ne, medobčinska redarstva, ampak v Ljubljani, v Mariboru, Celju, Kopru, Kranju ne vem kje še vse, ne, pa verjetno imamo lahko čisto spodobne zahodnoevropsko primerljive lokalne policije. In ko se mene tiče, moram zelo jasno povedati, ne, da bi najverjetneje morali iti v širjenje pooblastil, to je prva varianta. Tudi širjenje nalog. In manjšanje te ta te iste količine nalog za državno policijo, seveda ob pogoju, spoštovanja vseh standardov, tako izobrazbenih, postopkovnih, prekrškovnih in še katerih, ki pa morajo biti zagotovljeni. Seveda ne more biti lokalni policist odnosno redar sedaj po naše vsakdo, ki bo mimo prišel, ne, ki ga bomo poslali za ena dva meseca v Tacen ali kaj jaz vem kam, ampak vzporedno s širjenjem pooblastil in nalog moramo verjetno tem ljudem dati tudi več, tudi tudi od njih tudi več zahtevati. Torej, standarde za zasedbo teh delovnih mest, pač dvigniti in tiho približevati policiji, ne. To je edina logika, in tu je lahko, edina smer, ampak nekako že pred dvajseti ali nekaj manj kot dvajsetimi leti so bili taki odpori, jaz verjamem, so tudi danes taki odpori, ampak v smeri je pa zagotovo taka. Zdaj, kar se tiče samega zakona, jaz moram reči, da je kar par vprašanj, bom rekel, bo imel v nadaljevanju, zlasti recimo pritožbe, ne. Reševanje pritožb, se mi zdi, da bi kazalo spraviti na nivo, kakršen je v policiji, ne. Ke zdaj imamo v zakonu še vedno neko neki sistem, ne, tudi predlagani sistem je tak, po katerem vrana vrani ne izkljuje oči, ne, ker bom rekel sami znotraj redarstva in občine ali med občinami, odločajo o pritožbah državljanov in tako naprej. To se mi zdi, da bi kazalo narediti čisto enostavno zgodbo, pripopati zadevo k policiji in konec. V policiji pa, tovrstne pritožbe državljanov nad delom policije rešujejo ne od od policije neodvisni strokovnjaki. In nihče iz policije ni prisoten pri reševanju pritožbe zoper policista, ne, to je neki standard, ki je dosežen v zadnjih desetih letih v Sloveniji tudi pri občinskih redarjih iti približno približno v v v tej smeri. Skratka, zakonu ne bomo nasprotovali, lepa.